Es ist ein wenig skurril, wenn wir jetzt philosophieren, wie eine echte Wirtschafts und Währungsunion zu gestalten ist, um legitim und demokratisch zu sein. Immerhin wissen wir ja, dass die Union an sich bereits ein Demokratiedefizit aufweist. Dieses wird nicht besser, wenn sie nunmehr vertragswidrig immer stärker zur Europäischen Haftungsunion wird.

Zu spät und zu wenig, meines Erachtens. Ein Aufschrei wäre bereits nötig gewesen, als die EU Verträge das erste Mal gebrochen wurden.

Mit diesem Zentralisierungswahn geht die Gründung immer neuer EU Agenturen einher mit jährlich steigendem Finanzbedarf und mit vielen Doppelgleisigkeiten, deren Sinnhaftigkeit wir einfach hinterfragen müssen. Zudem ist die EU offenkundig unfähig, die großangelegten Subventionsbetrügereien abzustellen. Anstatt ständig mehr Geld zu verlangen und nach Eigenmitteln zu rufen, sollte Brüssel lieber bei sich selbst den Rotstift ansetzen und die gewaltigen Einsparungspotenziale, die es gibt, nutzen. Es ist meines Erachtens der Subventionsdschungel zu durchforsten, es müssen Zuständigkeiten an die Mitgliedstaaten zurückverlagert werden, und es wären die Kontrollen zu verbessern.